En conséquence, il y aura malheureusement plus de clandestins, plus de naufrages et plus de morts en mer. L'Union européenne a aussi inventé une justification pour légitimer sa position favorable à une immigration plus importante l'immigration serait bonne pour la croissance!

Vous avouez, toute honte bue, que votre objectif est de fournir de la main d'œuvre à bas coût afin de peser à la baisse sur les salaires de tous les travailleurs en Europe, et ce contre l'avis des peuples. Il s'agit donc d'une nouvelle atteinte à la souveraineté de notre pays, d'un affront au peuple français, majoritairement opposé à l'immigration, et d'une manière d'accroître le problème au lieu de le régler. Comme d'habitude, la volonté de l'Union européenne d'étendre ses pouvoirs conduira à des résultats désastreux.